hæstvirtur forseti ég vil þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þá skýrslu sem hér hefur verið gefin um síldardauðann í kolgrafafirði og viðbrögð við því þessi síldardauði hefur minnt okkur illþyrmilega á hversu náttúran er óútreiknanleg og tekur gjarnan sinn toll og það getur reynst erfitt að skilja ástæður og bregðast við þegar slíkir hlutir gerast það er líka ástæða til þess að skoða hver áhrif mannanna verk geta haft á náttúruna bæði til að spilla henni eða hef að henni eða til þess að nýta hana það er kannski það sem mér dettur fyrst í hug þegar verið er að ræða um hvað gerðist hvað hefur valdið þessu í kolgrafafirðinum að hve miklu leyti á sjálf vegagerðin þátt í því að þetta fór með þessum hætti eða hefur orðið með þessum hætti það hefur komið að hjá hæstvirtum ráðherra að umhverfismat hafi verið framkvæmt á sínum tíma en

fjarðarins og vatnaskipta og annað hafa haft þarna á og hvort opnum fjarðarins eða lokun hans gæti breytt þessu ástandi það er auðvitað gríðarlega stórt mál þegar menn fara hér annars vegar í desember fyrir ári síðan og síðan í febrúar samtals fara þarna um fimmtíu og fimm þúsund tonn að því menn telja af síld sem drepst í kolgrafafirði eins og hæstvirtur ráðherra benti á þarna er kannski um að ræða verðmæti upp á tvo til þrjá milljarða króna þetta er samanborið við árskvótann á síldveiðum sem eru um sextíu og fimm þúsund tonn sjá menn hversu gríðarlegt magn þetta er það hlýtur að vera þannig að við hljótum að reyna ef þetta gerist aftur að bregðast þannig við að menn geti nýtt þessa síld í staðinn fyrir að láta hana deyja inni á firðinum

byrjun hversu magnið var mikið það var gripið til margvíslegra aðgerða og í rauninni býsna margt tekist vel hvað það varðar varðandi hreinsunaraðgerðir það tókst að grafa mikið af síldinni í firðinum en það er náttúrlega jafn ljóst að það er ekki hægt að nota þá aðferð aftur menn geta ekki tekið tugi þúsunda tonna og grafið aftur í flæðarmálinu við eyðið eða þarna í kringum kolgrafafjörðinn það er líka jafn ljóst að þetta er ekki kannski spurning um hvort þetta gerist aftur heldur kannski frekar

brúna þarna í kolgrafafirðinum menn hafa verið að lýsa því að þarna sé hugsanlega síldin að þétta sig og spurningin hvort þetta getur bara skollið á á einhverjum næstu dögum það er auðvitað fróðlegt að heyra frá hæstvirtum ráðherra af því hann nefndi vöktunina sem er gríðarlega mikilvæg hvaða líkur menn telja á að þetta gerist aftur vegna þess að ég veit að það er rétt sem hæstvirtur ráðherra sagði að þeir sem búa á þessu svæði eru ég áhyggjufullir um að þetta gerist jafnvel bara á næstu dögum eða einum tveimur vikum

þetta minnir okkur líka á það að það eru engar lausnir sem eru ásættanlegar nema einhverjar varalausnir það er við getum gripið til og ég styð hæstvirtan ráðherra í því að leita að einhverjum leiðum til þess að bregðast við núna í skyndi en á sama tíma held ég

á hvaða möguleikar eru í stöðunni en hann nefndi það í sjálfu sér sjálfur að það væri ein af leiðunum að dæla með pramma síldinni upp en hann talaði að fara með hana út á fjörðinn af hverju nýta menn ekki síldina ef þetta gerist aftur af hverju fara menn ekki strax og setja dælurnar á í staðinn fyrir að taka áhættuna af því að þessi síld deyi inni á firðinum rotni þar með varanlegri eitrun sem afleiðingu að í stað þess reyni menn að nota þá tækni sem við höfum af því að dæla upp fiski eins og síld og loðnu og öðru slíku noti bara bókstaflega þau verkfæri sem eru notuð um borð í stóru skipunum og reyni að gera verðmæti úr þessum afla ég skora á hæstvirtan ráðherra að skoða það ég held að það skipti mjög miklu máli að við fáum að minnsta kosti arð af þessu í staðinn fyrir að bera kostnað af þessum náttúruhamförum sem þarna hafa átt sér stað ég bara fagna þessari skýrslu og fagna því að það skuli vera strax fyrrverandi ráðherra lagði á stað með þennan vöktunarhóp eða samráðshóp sem fylgist með þessu það kom mér á óvart að skyldi ekki vera komin varanleg vöktun fyrr en núna nýlega ég skora bara á hæstvirtan ráðherra að leita allra leiða til þess að finna varanlega lausn á þessu vandamáli og styð hann í því